Ja, hvala lepa, spoštovani podpredsednik, za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani minister. Verjetno se vsi strinjamo , da nikoli doslej ni bilo širjenje informacij tako enostavno in množično, kot je v sodobnem svetu. To enako velja seveda tudi za širjenje lažnih informacij in sovražnega govora. V poplavi informacij medijskih vsebin in objav na družbenih omrežjih ljudje težko ločijo med kredibilnimi viri in izdelki resnega novinarskega dela ter propagandnimi, politično motiviranimi objavami, ki so zavajajoče ali pa celo v celoti neresnične. Država prepoznava javni interes na področju medijev. Zakonodaja tudi določa, da se za uresničevanje javnega interesa na področju medijev zagotavljajo javna sredstva. Javni interes je med drugim opredeljen v smislu zagotavljanja pluralnosti in raznolikosti medijev. Mediji so financirani iz javnih sredstev naj bi pri tem zagotavljali objektivno ter uravnoteženo predstavljanje političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije. Hkrati naj bi prispevali tudi h kulturi javnega dialoga. Spoštovane in spoštovani. Težko je razumeti, kako v to dikcijo, ki je citirana iz Zakona o medijih sodi medij, ki je v lasti vsaj enega poslanca državnega zbora. To je Nova štiriindvajset TV, v kateri je med večjimi lastniki in ustanovitelji zapisan predsednik SDS in poslanec državnega zbora, Ivan Janša. Ta medij od države letno prejme več kot dvajset tisoč evrov. Naslednji je tednik Demokracija, ki izhaja v založbi Nova Obzorja, v lasti parlamentarne stranke SDS. Tudi ta je med najvišjimi prejemniki javnih sredstev. In ne gre samo za to, da so lastniki teh medijev politiki, celo poslanci državnega zbora. Gre za medije, ki so izrazito sovražni, nestrpni, izrazito etnocentristični. Verjamem, da zakonodajalec, ki je sprejemal medijsko zakonodajo, ni imel v mislih, da bi država financirala takšne medije, da bi podpirala sovražni govor in lažne novice. Ne bi želel, izpostavljati primerov tega, ker je teh primerov veliko, morda pa bi zgolj omenil neki aktualni zadnji primer, in sicer skrajno žaljiv opis o izgledu mlade podnebne aktivistke Grete, o kateri se je pisalo, da je mati očitno med med nosečnostjo, popivala zaradi njenega izgleda. Zato vas, spoštovani minister, sprašujem sledeče. Ali se pri dodeljevanju sredstev medijem na javni razpis, pač kjer se prijavlja projekte, upošteva spoštovanje novinarskih standardov, denimo kodeksa Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije? In pa, ali se pri tem upošteva tudi lastniška, struktura izdajatelja in s tem povezano z aktualnimi političnimi strankami? In pa, ali se predvideva kakšna sprememba zakonodaje na tem področju? Hvala lepa za odgovore. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. ...